U bent bij ons geweest en u heeft tal van beloftes gedaan. Vervolgens hoor ik over beloftes aan de macronisten, aan de socialisten, aan de groenen enzovoort. Ik vergelijk ze, en het zijn allemaal verschillende dingen.